Señor Presidente, señora Mogherini, señor Ministro, esta crisis migratoria no es la primera a la que se enfrenta Europa, pero sí la primera de estas características y dimensiones y, desde luego, estamos al principio.

Las razones de la crisis las tenemos claras la guerra, la pobreza, el cambio climático, el hambre, la enfermedad, la falta de oportunidades.

Mientras estos problemas subsistan al otro lado de nuestras fronteras, no se acabará el flujo imparable de emigrantes y de refugiados. Por eso ha sido tan importante la cumbre de La Valeta, porque, por primera vez, Europa y África se han mirado a los ojos y se han dicho la verdad si no cambiamos la terrible realidad de África, será imposible mantener la cómoda realidad de Europa. Por otro lado, todos compartimos una prioridad, lo ha dicho ya la señora Mogherini hacer lo posible, lo necesario, para salvar la vida de aquellos que están en riesgo, por las circunstancias en las que viven o por el largo viaje al que los someten los traficantes de personas. Y debemos felicitarnos porque se ha llegado a acuerdos importantes en la cumbre de La Valeta, como la lucha contra las mafias o la cooperación con los países de origen y de tránsito. Esta cumbre ha servido también para aprobar un fondo fiduciario para África, que supone un gran paso adelante. Pero tengamos presente que, sin euros suficientes —y los Estados miembros los han de poner—, los resultados de la cumbre de La Valeta se convertirán en papel mojado. Y lo mismo sucederá si la ayuda al desarrollo se la quedan los intermediarios y no cumple sus objetivos. Seamos realistas, ningún país de la Unión Europea puede hacer frente por sí solo a esta crisis.

Para nosotros las palabras dignidad y derechos humanos tienen un alto significado. Por eso debemos dejar clara, una vez más, una cuestión no podemos mezclar inmigración y terrorismo, porque quienes llaman a nuestras puertas lo hacen huyendo del terrorismo. Igual que los europeos nos pasamos el siglo XX huyendo del nazismo, el comunismo, el fascismo o la guerra, ahora muchos ciudadanos vienen a Europa perseguidos por esos mismos enemigos. Los refugiados no son terroristas, son sus víctimas.

Tener miedo a los refugiados por los terroristas es hacerles pagar por el terrorismo dos veces. Con los atentados de París, Londres o Madrid los europeos vivimos una situación extraordinaria y excepcional. Pues bien, esa situación es la vida cotidiana de los refugiados que llaman a la puerta de Europa.

Debemos reforzar nuestras fronteras exteriores para que nadie caiga en la tentación de levantar nuevas fronteras interiores.

Los Estados con fronteras exteriores tienen una gran responsabilidad frente a los demás, y los que no tienen fronteras exteriores deben implicarse en su protección. No hay un país en el mundo que no defienda sus fronteras exteriores y, si la Unión Europea abandonase sus fronteras exteriores, no duraría ni una semana. En definitiva, señora Mogherini, señor Ministro, tenemos mucho trabajo por delante. Esta crisis no se va a acabar mañana, ni se va a acabar dentro de un año. Es, como se ha dicho, una crisis para toda una generación. Por lo tanto, lo que necesitamos no son medidas de una sola cumbre, sino una verdadera política común de inmigración y de asilo.